W zasadzie nietrudno było to przewidzieć kilka lat temu, kiedy rozpoczęła się ta nowa przygoda w Wenezueli, gdzie rządzono na zasadzie populistycznego rozdawnictwa, dopóki starczy zasobów, tych zasobów łatwo dostępnych, zamiast organizować społeczeństwo i gospodarkę. Teraz mamy te dwa aspekty, o których tutaj mówimy. Z jednej strony niegodziwości rządu, a z drugiej strony mizerię, biedę, ubóstwo, niedolę po prostu społeczeństwa. I dylemat, który stoi przed nami, czyli po pierwsze czy rozważać sankcje, czy i tu jestem z Panem, Panie Wysoki Przedstawicielu Borrell po prostu zaproponować deal.